Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, ce rapport est un rapport important pour l'avenir du secteur industriel et agricole.

En effet, demander une diminution du taux dans l'engrais à 60 milligrammes par kilo maintenant, avec pour ambition d'ailleurs d'atteindre les 20 milligrammes par kilo dans quelques années, n'est absolument pas réaliste.

Il faut évidemment limiter l'utilisation des intrants dans nos sols, mais cela doit se faire de façon pragmatique. Toute mesure visant à la réduction de l'utilisation des engrais minéraux doit être accompagnée par la recherche et l'innovation et doit être encouragée. La question du cadmium est un enjeu géopolitique et cela a été dit par nombre de mes collègues avant moi.

Quant à la question des nitrates, je pense qu'il est très imprudent d'ouvrir cette question. Certes, la législation actuelle n'est pas parfaite, mais attention à ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Je pense qu'il faut être attentif aux surtranspositions des législations européennes en droits nationaux, qui sont très souvent source de distorsion de concurrence. Aussi, chers collègues, je vous invite, lors du vote sur le rapport Ţurcanu, demain, à être attentifs et à considérer tous les secteurs concernés et pas uniquement ce rapport sous l'angle de la question du cadmium.